Deze ontwikkeling kunnen we keren door auto's en wegen veiliger te maken.

Ten eerste zorgen we ervoor dat we strengere eisen stellen aan de veiligheid van meer Europese wegen. Voortaan vallen niet alleen wegen van het trans Europese vervoersnet onder de richtlijn we hebben het zojuist gehoord maar ook andere wegen waar veel ongevallen gebeuren. En dat is hard nodig! De meeste verkeersongevallen gebeuren op wegen die geen onderdeel zijn van het TEN T netwerk, zoals provinciale, regionale wegen. Als ik kijk naar mijn eigen land, dan is slechts 6 van de Nederlandse wegen als provinciaal aan te merken. Maar toch vinden ongeveer 20 van de verkeersdoden helaas te betreuren op dat soort wegen.

We gaan ook Europese wegen beoordelen op veiligheidsrisico's. We richten het beleid meer op wegen waar de meeste ongelukken gebeuren en brengen risico's proactief in kaart. Op deze manier zorgen we ook voor een betere bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Ten derde verbeteren we de kwaliteit van weginfrastructuur voor wat betreft wegmarkeringen en verkeersborden. Zo bevorderen we dat deze herkenbaar en zichtbaar zijn voor alle weggebruikers. Deze kwaliteitsimpuls is ook nodig met het oog op de opkomst van zelfrijdende voertuigen en voertuigen met rijhulpsystemen, zoals de intelligente snelheidsassistentie. Concluderend met deze richtlijn zetten we belangrijke stappen voor de verkeersveiligheid in Europa. We verbeteren de kwaliteit en veiligheid van weginfrastructuur. We bereiden ons voor op de toekomst met zelfrijdende voertuigen en we voorkomen zoveel mogelijk verkeersongevallen met als streven nul verkeersdoden.